Die Situation in der Tschechischen Republik ist beunruhigend. Eine der reichsten Personen in Tschechien, Andrej Babiš, entscheidet über die Politik dieses Landes, und er stimmt gleichzeitig im Europäischen Rat über die Agrar und Strukturpolitik ab, die ihn reich gemacht hat. So etwas nennt man klassischerweise Interessenkonflikt.

Neben der Politik übernimmt er nach und nach auch Medien und eine Reihe von Wirtschaftssektoren. Darüber hinaus hat er auch starke wirtschaftliche Interessen in anderen EU Ländern, von Ungarn angefangen über die Slowakei bis nach Deutschland. Dennoch Er ist nur einer von vielen Oligarchen, die dank der EU Gelder reich geworden sind. Das Schockierende daran ist, dass wir nicht einmal genau wissen, in welchem Ausmaß Babiš und andere Oligarchen vom Haushalt der Europäischen Union profitieren. Denn weder die Kommission noch die Mitgliedstaaten haben ausreichende Informationen, um nachverfolgen zu können, wo genau die Gelder aus dem Agrarhaushalt oder den Strukturfonds eigentlich landen. Wir brauchen dringend mehr Transparenz. Wir brauchen ein neues System, um diesen Missbrauch und diese Fehlallokation von EU Subventionen zu stoppen. Ohne klare Regeln im Fall von Interessenkonflikten, ohne Regeln für die Offenlegung von Eigentumsverhältnissen und ohne starke Konditionalität werden wir dieses korrupte System weiter am Leben erhalten. Aber auch ohne politischen Druck, um die verschachtelten Firmengeflechte auf dem Bodenmarkt zu entwirren und die wirklich dahintersteckenden Landeigentümer ans Licht zu bringen, werden wir dieses Problem nicht lösen. Die Demokratisierung und das Ende des Kommunismus haben in vielen Ländern zu enormen Veränderungen beim Landbesitz geführt, und leider zeigt sich, dass oft nicht die tatsächlich im Agrarsektor tätigen Menschen am meisten von den Privatisierungen profitieren, sondern es war die wirtschaftliche und die politische Elite. Sie hat die Regeln bestimmt, und sie hat sich am Ende am Staatseigentum bedient. Und die EU macht diese historische Ungerechtigkeit noch schlimmer, weil in diesen Ländern ein Großteil der Zahlungen an nur sehr wenige Landeigentümer geht und nicht an diejenigen, deren Existenz eigentlich mit den Agrarsubventionen erhalten werden sollte.